Spun asta în primul rând pentru Președinția daneză, care se pare că nu a citit Tratatul de la Lisabona. Domnule Președinte, ați spus că ați avut o colaborare foarte bună cu Parlamentul. Vă rog să probați acest lucru și să retrageți din propunerea pentru de negociere toate elementele care trebuie decise prin codecizie între Parlament și Consiliu. Cred că eforturile dumneavoastră trebuiau îndreptate către un acord între statele membre privind, în primul rând, resursele proprii și apoi cuantumul bugetului, nu către elemente care vor fi decise prin codecizie. Discutăm despre creștere economică și locuri de muncă într o perioadă de criză. Bugetul european constituie unul dintre mijloacele care pot contribui la această creștere. 95 din bugetul european este dirijat către investiții și creează creștere economică și locuri de muncă, în toate statele membre, contributoare și beneficiare. Viitorul buget trebuie să se ridice cel puțin la nivelul actual și să fie direcționat către creștere economică și locuri de muncă. Acest lucru se poate face doar prin politicile orizontale.